hann tók fram að hann hefði haft þessi varnaðarorð því að það er líka sanngjarnt að halda slíku til haga þegar menn hafa þó reynt að vara við hlutum oft hef ég orðið var við svona takta dálitla svona takta sem benda til já ég leyfi á að hafa það eftir hæstvirtum utanríkisráðherra framsóknartakta hjá hæstvirtum ráðherra enda ólst hann upp að mér skilst eitthvað framan af á framsóknarheimili og það blundar í honum kemur upp á yfirborðið annað slagið ég hefði áhuga á að spyrja hæstvirtan ráðherra af því að nú er búið að tala töluvert um mikilvægi dreifðs eignarhalds á bönkum það var eiginlega upphafið að samskiptum okkar hér en hvað finnst hæstvirtur ráðherra um mikilvægi þess að ná dreifðu eignarhaldi á fjölmiðlum getur hæstvirtur ráðherra viðurkennt að það hafi verið stórkostleg mistök hjá samfylkingunni að beita sér af hörku gegn fjölmiðlafrumvarpinu á sínum tíma og hvort það kunni að vera vegna þess að sú viðskiptablokk sem taldi að helst að sér vegið með lögunum tengist ekki hæstvirtur ráðherra en hugsanlega einhverjum í samfylkingunni og samfylkingunni sem flokki